Kateri film vam je bil všeč in zakaj? rad so, všeč so mi starejši filmi, akcijski. zaradi tega, ker niso posneti z veliko računalniške tehnike. Gre se za film Umri pokončno. gre se o zgodbi o teroristi, ki napadejo, glavni junak je slučajno na tistem, dogodku, ki je tisti dan tam, in potem rešuje vse ujetnike v tej stavbi. Kateri izletniški kraj vam je všeč in zakaj? Izletniški kraj, ki mi je všeč ..., zelo rad grem v gore ali na morje. Da bi se za katerega odločil, je zelo težko, ker sta oba, zelo lepa. v gorah mi je všeč predvsem, razgled, zelo radi gremo pa tudi na morje, kjer se pa zelo radi kopamo, čofotamo v vodi. Katere so glavne znamenitosti tega kraja? na morju ni nekaj veliko znamenitosti tega kraja, zato ker tam so samo plaže, plaža je največja zanimivost vsega tega. Opišite pot do tega kraja. Opisal bom pot do, morja. Pot sama traja približno štiri do pet ur. nekaj časa greš po avtocesti, pelješ se proti jugu, proti Hrvaški. Prečkaš mejo, slediš tablam za Opatijo in potem proti Brestovi. V tistem mestu se potem naložimo na trajekt in gremo s celine na otok, kjer potem poteka pot še približno dobro uro, da pridemo do morja. Kateri poklic vam je všeč in zakaj? Po poklicu sem elektrotehnik elektronik. Ta poklic mi je všeč, zato ker, po končanem delu vidim rezultat, da je stroj popravljen in da zadeva lepo deluje. Razložite, kaj vse delajo ljudje tega poklica. Začne se z nakupom novega stroja, pri nakupu novega stroja moram priti do stranke, kjer ta stroj preverim, če je vse v redu, tako kot mora biti, priklopim ga na elektriko in na koncu ga tudi zaženemo in stestiramo, če pravilno deluje. Potek, je potem, da ta stroj tudi redno dvakrat letno servisiramo. V bistvu skrbimo, da stroj dela. Katera jed, ki jo sami pripravite, vam je všeč in zakaj? sam največkrat pripravim pico. Zato ker je zelo enostavna za samo pripravo. najbolj pa je zanimivo to, da je vsakič drugačna, ko jo pripravljena, zato ker ... Opišite pripravo te jedi. Začne se s pripravo testa. testo pripravim iz kombinacije vode, mislim vode, moke, kvasa, vse to skupaj zmešam in potem pustim vzhajati in naredim hlebčke. Sama pica je pa narejena, da potem, ko je testo narejeno, ga razvlečem na eno, velikosti krožnika, potem dam pa gor od pelatov, sira, šunke, tune, paprike, damo pa samo še v pečico in ... Katera knjiga vam je bila všeč in zakaj? Zadnja knjiga, ki sem jo prebral, mi je bila najbolj všeč o stoletniku, ki je izginil skozi okno. Gre se o ... Na kratko opišite vsebino te knjige. Gre se o gospodu, ki je star sto let in živi v domu za ostarele. In se odloči, da ne bo več pri njih in da je tam nezanimivo življenje in se je skozi okno odpravil na pot. Tisti trenutek, ko je odšel skozi okno, so se temu gospodu začele dogajati pustolovščine, od tega, da so ga lovili mafiozoti, do tega, da je spoznal veliko svojih prijateljev, od tega, da so potovali po celi državi, lovili so ga pa vsi, od policistov, reševalcev, prijateljev, on je imel pa eno veliko zabavo. Najbolj se spomnim, velikonočnega potresa pred približno petindvajsetimi leti. najbolj mi je pa ostala v spominu zaradi tega, ker samo tisti trenutek, ko je bil potres, čutil tresenje tal in takrat zaveš, kako smo ljudje majhni in ranljivi. Katero orodje se vam zdi najbolj uporabno in zakaj? Odločil bi se za nož, ker je mislim, da z nožem lahko sekaš, režeš, tolčeš, lahko tudi uloviš, ne vem, takole če bi bil nekje v divjini, bi si z nožem najlažje pomagal do tega, da bi preživel recimo dva meseca. Kateri letni čas vam je najbolj všeč in zakaj? Najbolj mi je všeč pomlad, zato ker niso prevelike temperature, ker vročine ne maram, mraza pa tudi ne. Katere so slabe plati tega letnega časa? Slaba plat tega letnega časa je predvsem deževje oziroma nestanovitno vreme. Kateri hobi vam je najbolj všeč in zakaj? Zelo rad se vozim z motorjem. Zakaj? Zato, ker je človek že od nekdaj želel leteti, ko se z motorjem pelješ po cesti in imaš vsaj delni občutek, da letiš, sicer se držiš ceste, ampak se premikaš in, nekako občutiš to hitrost. Slaba plat tega hobija je, lahko pride do poškodb, lahko pride do, pri sami vožnji moraš biti ves čas stoprocentno, moraš spenjati tudi ostale voznike, veliko bolj kot pa v, če se pelješ v avtu, na motorju moraš biti veliko bolj pozoren na ostale udeležence v prometu. Katera domača žival vam je najbolj všeč in zakaj? Najbolj mi je všeč pes. zakaj? Lahko bi rekel že samo iz pregovora "Pes je človekov najboljši prijatelj". Kako je potrebno skrbeti za to domačo žival? Potrebno ji je dati, osnovno hrano, da preživi, streho nad glavo, če je potrebno, ga je voziti na sprehode, skrbiš ga za dlako, treba ga je česati, po potrebi, če zboli, ga moraš pa tudi peljati k veterinarju. Ljudje ogrevajo svoje hiše na več stvari. na drva, na elektriko, na plin. v sodobnem času pa vse več ljudi ogreva hišo na, se odloča za ogrevanje hiše na, preko toplotnih črpalk. Je pa še vedno veliko ljudi, ki ogrevajo predvsem na drva. Narekujte primer vabila za rojstnodnevno zabavo. V soboto petnajstega aprila si vabljen na rojstnodnevno na Betajnovo štiriintrideset. Narekujte primer rojstnodnevnega voščila. Vse najboljše za tvoj petindvajseti rojstni dan. Veliko sreče ...